Popierając rezolucję, wyrażam pełne uznanie zarówno dla proeuropejskiej polityki rządu w Skopje, jak i aspiracji euroatlantyckich wyrażanych statusem kraju kandydującego do NATO. Kwestie europejskiego bezpieczeństwa powinny bowiem iść w parze z ideą rozszerzenia. Na uwagę zasługują również postępy rozwoju gospodarczego Macedonii, docenione w raporcie Banku Światowego trzecią pozycją pod względem pomyślnie podjętych reform regulacyjnych w ostatnim pięcioleciu. Sukcesem okazała się także strategia zwalczania korupcji wyrażona znaczącym podniesieniem pozycji w rankingu Transparency International. Wierzę, że potencjał gospodarczy tego kraju wraz ze stabilizującą się polityką wewnętrzną stanowić będzie o jego sile w procesie negocjacyjnym.